Señor Presidente, un día como hoy hace nueve años, España se despertaba llorando ante la cruel visión de las víctimas del atentado de los trenes de Madrid. Cualquiera podría haber estado en esos trenes, porque el terrorismo mata a unos para aterrorizar a todos.

tampoco lo pensaban mi hermano y su mujer ni tantos niños inocentes cuando fueron asesinados por ETA. Por eso es necesario que hoy, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, alcemos la voz para denunciar la intolerable propaganda de ETA, que, con su internacionalización del conflicto, pretende hacer creer que quienes matan por la espalda tienen que ser premiados por dejar de hacerlo. Se pasean por nuestras instituciones hablando de derechos humanos a mí no me engañan y si ustedes conocieran sus crímenes, tampoco les engañarían. Pido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que escuche las desesperadas voces de las víctimas cuando tome su decisión sobre la doctrina Parot.